Pane předsedající, nejprve bych se chtěl velmi ostře ohradit proti nařčení naší předsedkyně Ingeborg Gräßle, že by si zrovna ona s někým v tomto sále nebo s nějakým bývalým předsedou Evropského parlamentu vyřizovala účty v rámci kampaně.

Já jsem moc rád, za tu spolupráci s panem Lehnem a s Evropským účetním dworem, protože právě díky jejich tlaku a díky jejich novým metodám a novému přístupu jsou tyto věci nádherně vidět.

A opravdu mi dovolte ohradit se proti tomu, co tady bylo řečeno.